Dialoog is onmogelijk. Wij hebben slechts één instrument als Europese Unie en dat zijn sancties.

Wat kunnen ze doen?

Wat kunnen we internationaal doen? Wat kunnen we doen met de Veiligheidsraad?